Droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, au logement, autant de droits garantis et pourtant violés par la pauvreté et ses effets. Les souffrances physiques et psychiques de la pauvreté sont autant d'entorses à l'égalité des chances. Il nous faut bien comprendre qu'en hypothéquant ainsi l'avenir des plus démunis, on maltraite nos démocraties. Les discriminations se renforcent encore quand on évoque des personnes vulnérables, tels que les Roms ou les migrants. Au traumatisme de l'exil, s'ajoute la précarité ou l'exclusion pour les enfants. Récemment en France, Samira, une Ivoirienne de dix ans, qui a perdu sa mère dans la traversée, a échappé à un retour forcé en Italie sous prétexte de respecter Dublin.